Madame la Présidente, chers collègues, je vous ai entendu, Monsieur le Commissaire, et, au fond, la Commission nous dit que si les États respectent leur engagement en matière d'infrastructures, nos transports seront bientôt moins polluants.

Deux ans après le scandale du dieselgate qui a prouvé que les constructeurs trichaient aux tests de pollution et que les États les ont couverts, vous nous dites Ayez confiance!.

Mais aujourd'hui, les constructeurs tardent encore à sortir du diesel pour développer des modèles électriques propres.

Parce que, selon eux, les États membres tardent à mettre en place des bornes de recharge pour les batteries de véhicules électriques et, pendant qu'ils se renvoient la balle, ce sont les Européens qui respirent les vapeurs nocives pour leur santé.